málin betur ég ætla ekki að bregða háttvirtum þingmanni heldur um vanþekkingu á þeim málum sem hann talaði hér um ég var ósammála flestu sem þessi ágæti fulltrúi sjálfstæðisflokksins setti fram í

eiga ekki í jafngóðum efnum og við er fríverslun ég og reyndar jafnaðarmenn á alþjóðavísu erum þeirrar skoðunar að aukinn þróttur í fríverslun sé besta ráðið til þess að bæta velferðarstig í þróunarlöndunum þetta er eitt af því sem forustumenn til dæmis breska verkamannaflokksins bæði tony blair og gordon brown hafa árum saman lagt þunga áherslu á og þó sérstaklega nú hin síðari missiri ég er honum líka alveg sammála um þær áherslur sem hann lagði hér varðandi innanlandsframleiðslu eins og til dæmis á sviði landbúnaðar en ég tel að sú áhersla kunni að vera heldur óvinsæl innan hans ágæta flokks fyrst við erum að tala um fríverslun frú forseti vildi ég gjarnan fá að heyra það annaðhvort frá hæstvirtum utanríkisráðherra eða háttvirtum þingmanni sem er formaður þingmannanefndar efta hvað líður mikilvægum fríverslunarsamningi sem við höfum margoft rætt um hér á hinu háa alþingi og tengist fríverslun við kanada ég er þeirrar skoðunar að það gæti orðið eitt það farsælasta skref sem við gætum stigið í þeim efnum reyndar er það svo eftir því sem ég best veit að þá hefur evrópusambandið ekki gert slíkan fríverslunarsamning við kanada og því tel ég að við værum þar með vissum hætti að komin framar e s b ef okkur tækist að ná þessum samningi á sínum tíma komu hingað frændur okkar kanadískir og óskuðu beinlínis eftir þessu allar götur síðan hefur verið eftir því gengið að mér og ýmsum öðrum hvað veldur því að ekki er enn búið að gera þennan samning við frændur og frænkur okkar í vestri ég tel að okkur beri skylda til þess bæði frá sjónarhóli okkar eigin viðskiptahagsmuna en ekki síður í því ljósi að við eigum til mikils skyldleika við þessa þjóð að rekja og ber skylda til þess að gera allt það sem við getum til þess að taka þetta upp ég spyr hvað dvelur orminn langa hvernig stendur á því að utanríkisþjónustan er ekki búin að ganga frá þessu ef það er svo eins og hér hefur stundum verið sagt að það sé þverstæða og þvergirðingsháttur annarra frænda okkar norðmanna þá langar mig til að spyrja þessa tvo háttvirtir þingmenn sem ég nefndi í ræðu minni er þá ekki kominn tími til þess að íslendingar ráðist í gerð eigin tvíhliða fríverslunarsamnings við kanada utanríkisstefna ríkis eins og íslands hefur tvíþættan tilgang í fyrsta lagi að leggja breiðan ramma að samskiptum okkar við aðrar þjóðir til framtíðar sem þjónar hagsmunum okkar í öðru lagi hefur hún annað skammtímamarkmið sem er að bregðast við ýmiss konar málum og vanda sem kemur upp varnarstefnan varðar til dæmis farsæld okkar til lengri framtíðar að mestu leyti sama gildir um viðhorf til evrópusambandsins mig langar aðeins frú forseti að fagna því að talsmaður framsóknarflokksins í dag háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir lýsti því yfir að framsóknarflokkurinn hefði á nýlegum miðstjórnarfundum sínum tekið upp nákvæmlega sömu stefnu og samfylkingin hefur varðandi evrópusambandið það er að skilgreina samningsmarkmið í krafti þeirra að sækja um aðild að evrópusambandinu og leggja síðan úrslit þeirra samningaviðræðna í dóm þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu það var reyndar fróðlegt að háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir gat þess að innan sjálfstæðisflokksins fyndi hún núna vaxandi stuðning við þessa stefnu háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson sagði að sjávarútvegsmál væru að vísu giska lítill þáttur í því sem ber í milli okkar og evrópusambandsins ég hef nú skilið háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins með þeim hætti að sjávarútvegsmálin væru nánast sá þröskuldur sem erfiðastur væri ég er algerlega ósammála þeim eins og til dæmis háttvirtur þingmaður magnúsi þór hafsteinssyni og guðlaugi þór þórðarsyni sem ná saman í þessu máli að sjávarútvegsmálin séu einhver sérstakur þrándur í götu aðildar ég er að vísu sammála háttvirtum þingmanni magnúsi þór hafsteinssyni að fiskverndarmál hafa ekki verið í góðu lagi innan evrópusambandsins þau hafa þó farið batnandi en ef það er svo að íslendingar telja að þeir hafi betri stefnu í því og jafnvel besta í heiminum eins og kemur þráfaldlega fram af hálfu bæði ráðherra og forseta landsins þá ættum við að geta togað þá fram á við í þessum efnum reyndar er ég þeirrar skoðunar að ef íslendingar yrðu aðilar að evrópusambandinu þá mundi það fljótt taka upp þau verndarviðhorf í ríkari mæli sem við höfum ég er hins vegar þeirrar skoðunar að það sé engin hætta fyrir íslenskan sjávarútveg að ganga í evrópusambandið ef ég skoða í hverju hin sameiginlega fiskveiðistefna evrópusambandsins felst þá felst hún í því að nýta sameiginlega stofna inna sameiginlegrar efnahagslögsögu þetta byggist á einhvers konar veiðireynslu í fortíðinni en nú er það svo að það er engin sameiginleg efnahagslögsaga að því leytinu til erum við öðruvísi í stakk búnir heldur en til dæmis norðmenn það er engin veiðireynsla sem á er að byggja fyrir aðrar þjóðir til þess að krefjast einhvers konar aflaheimilda innan lögsögu okkar ég vísa til þess að þegar til dæmis spánverjar sóttu um aðild að evrópusambandinu á sínum tíma vildu þeir kalla til veiðiheimilda innan tvö hundruð mílna efnahagslögsögunnar sem átti að byggjast á veiðireynslu þeirra fornri á milli tólf og tvö hundruð mílnanna því var einfaldlega hafnað hvers vegna skyldi annað gilda um okkur af því að þingmenn hafa vísað til ræðna yfirmanna og forustumanna í evrópusambandinu þá langar mig til að upplýsa að evrópunefndin átti fund með einum af helstu samningamönnum evrópusambandsins á sviði sjávarútvegsmála fyrr á þessu ári það kom fram í máli hans að hann taldi að íslendingar mundu einskis missa hvað aflaheimildir varðar hann sagði að ef við værum harðir og klókir samningamenn þá væri mögulegt að við gætum fengið meira en við höfum í dag það er ekki mitt mat heldur mat þessa aðalsamningamanns

við spurðum hann sérstaklega út í þá hugmynd sem formaður framsóknarflokksins varpaði fram á sínum tíma hvort mögulegt væri að búið yrði til sérstakt fiskveiðistjórnarsvæði í norður atlantshafi þannig að íslendingar gætu sjálfir stjórnað fiskveiðum sínum svar hans var þetta ekkert er ómögulegt möguleikinn sem í þessu felst er undirstrikaður af því að göran persson forsætisráðherra svía var hér á ferð árinu fyrr og hann var aðili að yfirlýsingu sem norrænu jafnaðarmannaflokkarnir sendur frá sér þar sem tekið var undir þessa hugmynd hann gerði það ekki fyrr en eftir að hann var búinn að ráðfæra sig við þá sem með þessi mála fara í evrópusambandinu ég tel það því alveg ljóst að þetta er ekki þrándur í götu ég er hins vegar þeirrar skoðunar að evrópska efnahagssvæðið hafi reynst ákaflega vel og betur en margir töldu ég dáist líka að þeim sem fara með stjórnsýslu okkar varðandi evrópusambandið þar sem þeir hafa sýnt þetta séríslenska framtak og úrræðasemi sem birtist í því að þeir hafa náð því að þróa ákveðnar skemmri leiðir til þess að koma af stað ákvarðanatöku og hafa áhrif á aðgerðir í ríkari mæli en ég taldi að væri unnt ég er líka þeirrar skoðunar frú forseti að atburðir hafi gerst í evrópu sem í senn draga úr mikilvægi og nauðsyn þess að göngum í evrópusambandið en geri það líka auðveldara ég er þeirrar skoðunar að sá fyrr sem stóð í kringum fall stjórnarskrárinnar hafi gert það að verkum að skapast hafi ákveðin ringulreið í evrópusambandinu og það er kannski ekki eins ákjósanlegt að ganga í það einmitt núna og áður á móti kemur að sú staðreynd að stjórnarskráin féll þá kippti hún úr vegi ákveðnum erfiðleikum fyrir okkur einmitt á sviði sjávarútvegs vegna þess að hefði hún verið samþykkt hefði verið erfiðara fyrir okkur að ganga inn í bandalagið frú forseti ég hef í ræðum síðustu daga gagnrýnt hæstvirts utanríkisráðherra harðlega fyrir linku sína gagnvart meintu fangaflugi um og yfir ísland ég er þeirrar skoðunar vegna þess að ég er sammála honum um að mannréttindi séu algild og því beri okkur að gera allt sem hægt er til þess að koma í veg fyrir þessa ósvinnu ég tel að hæstvirtur utanríkisráðherra hafi ekki gengið nógu langt það er ekki nógu langt gengið að koma hingað og lýsa því yfir að hann sé á móti því hann þarf að gera skýra grein fyrir því með formlegum hætti gangvart bandarískum stjórnvöldum að svona vilja íslendingar ekki og það var hlálegt þegar hæstvirtur utanríkisráðherra fór með tölu sína í fyrirspurnatíma í gær að á sama tíma lenti á reykjavíkurflugvelli flugvél sem vitað er að hefur tengst fangaflutningum af þessu tagi svo kemur hæstvirtur ráðherra og lýsir því yfir að hún hafi verið tollskoðuð og ekki hafi fundist nein merki um fanga

notuð til slíkra hluta ég bendi á það frú forseti að árið nítján hundruð níutíu og sex samþykktum við lög breytingar á hegningarlögum sem gera það að verkum að refsilögsaga í málum sem þessum nær út fyrir ísland við höfum því skyldur til þess að reyna að upplýsa hvort menn hafi gerst brotlegir við lög á íslandi með því að taka hugsanlega þátt í flutningum á föngum til landa þar sem líkur eru á að pyndingum sé beitt við yfirheyrslur stjórnarliðar koma hér hver um annan þveran og halda því fram að ekkert sé um þetta vitað og hæstvirtur utanríkisráðherra segir að þetta sé sögusveimur þó er upplýst í svíþjóð að um íslenska lögsögu flaug vél með tvo menn sem rænt var um hábjartan dag á götum úti af því talið var að þeir væru meintir hermdarverkamenn það kom síðan í ljós að svo var alls ekki og þurfti íhlutun sjálfs utanríkisráðherra bandaríkjanna til þess að þeim yrði sleppt úr haldi það þýðir að minnsta kosti að þeir sem flugu þessari vél hafa gerst sekir um mannrán þeir hafa gerst brotlegir við lög sem gilda á íslandi er þá ekki skylda okkar að fá þessa menn framselda og draga þá fyrir

forseti að hæstvirtur utanríkisráðherra gefi yfirlýsingu um hvort enn sé í gildi sú yfirlýsing sem þáverandi forsætisráðherra gaf fyrir íslands hönd átjánda mars tvö þúsund og þrjú í tilefni af innrásinni í írak sú yfirlýsing var aldrei blessuð eða samþykkt af ríkisstjórninni en í henni kemur fram allrúm heimild til þess að leyfa flug yfir ísland millilendingar á keflavíkurflugvelli ef það tengist baráttunni gegn hermdarverkum í heiminum og þessi heimild var ekki sérstaklega tengd stríðinu í írak þó að tilefni útgáfu hennar hafi verið sú styrjöld ég spyr því hæstvirtur utanríkisráðherra er þessi yfirlýsing sem davíð oddsson gaf út átjánda mars tvö þúsund og þrjú og birtist á vef hvíta hússins tuttugasta og þriðja mars sama ár enn í gildi það er ekki síst vegna orðalags hennar og þeirrar rúmu heimildar sem þar kemur fram sem ég tel að bandaríkjamenn hefðu vel getað hana þannig að þeir hefðu heimild íslensku ríkisstjórnarinnar til þess að fara um þess vegna er það svo yfirtak nauðsynlegt að fangaflugvélar sem eru að flytja meinta hermdarverkamenn til landa þar sem pyndingum er hugsanlega beitt fái að lenda á íslandi það þarf að liggja alveg skýrt fyrir út af þeirri tvíræðu yfirlýsingu sem ríkisstjórnin afsakið frú forseti sem forsætisráðherra þáverandi í heimildarleysi vegna þess að hann hafði samþykki ríkisstjórnarinnar gaf út mér finnst þetta skipta mjög miklu máli það er annað sem mig langar líka til að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra og tengist írak ég gæti í sjálfu sér flutt aðra ræðu síðar í dag um það sjöunda október síðastliðinn sagði hæstvirtur forsætisráðherra að stuðningur íslands við innrásina í írak hefði byggst á röngum upplýsingum og að það hefðu því verið mistök af íslands hálfu að styðja innrásina í írak mig langar frú forseti að inna hæstvirtan utanríkisráðherra eftir tvennu hefur þessi yfirlýsing sem birtist í blaðinu hæstvirtur forsætisráðherra verið rædd í ríkisstjórninni og í öðru lagi er hæstvirtur utanríkisráðherra sammála hæstvirtum forsætisráðherra um að stuðningur við innrásina í írak hafi byggst á röngum upplýsingum og hafi verið mistök